Pani Przewodnicząca! Z przedłożonych sprawozdań, analiz, a także obserwacji w regionach wiemy, że z pogłębianiem się kryzysu wzrasta poziom ubóstwa i pogłębiają się różne formy wykluczenia społecznego. Problemy te coraz częściej dotyczą także ludzi pracujących. Szczególnie dramatyczna sytuacja dotyczy młodzieży. Wskaźnik bezrobocia osiągnął 20, a w niektórych krajach nawet 50. Wielu ekonomistów krytycznie ocenia wdrażanie w Unii metody walki z kryzysem, które się koncentrują, a często ograniczają, do redukcji zadłużenia i deficytów budżetowych. Nie tylko nie przynoszą spodziewanych efektów, ale także pogłębiają problemy społeczne, szczególnie uderzając w najsłabszych.

Ciekawe, że nawet Komisja Monetarna zaleca opóźnienie i ograniczenie ścieżki konsolidacji fiskalnej.